Két könyvet is írtam erről a témáról, tehát tévedés ne essék, rendkívüli módon elítélem a nők elleni erőszak minden formáját.

Én szeretném arra felhívni, hogy jöjjön el Magyarországra, és tisztázzuk végre, hogy itt Európán belül milyen emberi jogi jogsértések vannak. Nincs joguk itt folyamatosan most már az egész napirendet fölborítva amióta 1 éve én itt vagyok az Európai Parlamentben, nem tudom hányadik alkalommal az iráni emberi jogi jogsértésekről beszélni, miközben Magyarországon 2006 ban szemeket lőttek ki, hosszú ideig emberek ártatlanul, koncepciós eljárások alatt börtönben voltak, és az Európai Unió az égvilágon semmit nem csinált.